Instituțiile de credit și societățile de investiții trebuie controlate în detaliu, în mod similar și pe baza unor criterii unice în toate statele membre. Sancțiunile și măsurile administrative, care trebuie aplicate sever și uniform, trebuie raportate și trebuie publicate. De aceea, solicit statelor membre să stabilească și să aplice, fără excepții, sancțiuni pecuniare descurajante, cu alte cuvinte amenzi foarte mari și să le aducă la cunoștința publicului toate acestea pentru persoanele fizic și juridice care au obținut beneficii sau au evitat pierderi în mod ilegal.

Cercetători ai universității germane Hertie din Berlin au estimat că, dacă toate statele membre ar colecta taxele similar cu nivelul de colectare din Danemarca, peste 300 de miliarde de euro ar fi fost colectate în 2012, iar aceasta reprezintă dublul bugetului Uniunii Europene.